W ostatnim czasie w Bangladeszu z zimną krwią zamordowano wielu niewinnych ludzi aktywistów, publicystów, blogerów, cudzoziemców, członków mniejszości religijnych, w tym chrześcijan.

Za atakami stoją islamscy ekstremiści, prawdopodobnie w części powiązani z obecną opozycją, w części współpracujący z Państwem Islamskim lub Al Kaidą. Terroryzmu doświadczyliśmy niedawno w Europie, wydarzenia Bangladeszu są wyraźnym sygnałem, że mówimy o problemie o globalnym zasięgu, który dotyka wielu państw w różnych regionach globu. Władze kraju dokładają wszelkich starań, aby odnaleźć sprawców zamachów i doprowadzić ich przed oblicze sprawiedliwości oraz aby zapobiec podobnym atakom przemocy w przyszłości. Powinniśmy zdecydowanie wspierać tego typu działania, jednocześnie bacząc, by ataki terrorystyczne nie stały się pretekstem do zaostrzenia przepisów dotyczących wolności mediów lub działalności organizacji pozarządowych i obrońców praw człowieka, a niestety tego typu starania miały w ostatnim czasie miejsce. Niemniej jednak byłoby błędem w obecnej sytuacji skupienie się wyłącznie na polityce rządu w tym zakresie, a pomijanie głównego problemu, który ten rząd stara się rozwiązać. Zwalczanie zagrożenia, jakie stanowi islamski terroryzm niezależnie od tego, jakie jest jego źródło i czy powiązany jest z wewnętrznymi siłami w kraju, czy też z Państwem Islamskim powinno być absolutnym priorytetem władz.